Herr Präsident! Im Gegensatz zu meiner Vorrednerin bin ich der Meinung Die PKK ist eine terroristische Organisation. Sie finanziert sich mit Waffenhandel, Terrorismus, Drogenhandel, Prostitution und Schutzgelderpressung. Daher bleibt es eine terroristische Organisation. Da habe ich Verständnis für die Position der türkischen Regierung.

Ist das ein ernstzunehmender Partner, der die Republik Zypern, ein Vollmitglied der Europäischen Union, bis heute nicht anerkennt?

Man leugnet bis heute den Militäreinsatz, bei dem 34 Zivilisten in Uludere umgebracht wurden, schlicht und einfach ermordet wurden.

Die österreichische Bevölkerung ist zu 80 gegen eine Vollmitgliedschaft der Türken in der Europäischen Union, und daher werden wir auch weiterhin gegen diese Vollmitgliedschaft auftreten.